Voorzitter, ik wil de heer Barroso hartelijk danken voor zijn speech, en met name voor de vele concrete maatregelen die hij heeft genoemd. Als Nederlander houd ik altijd mijn zorgen over het tempo. Ik heb de indruk dat de financiële markten meer tempo van Europa willen. Daarnaast hebben wij het spreekwoord in Nederland 'er is een verschil tussen gelijk hébben en de heer Barroso heeft gelijk en gelijk krijgen'. Wij moeten gelijk krijgen. De relatie met de Raad is al besproken hier vanochtend, maar ik vraag even aan de heer Barroso om te reflecteren op de kritiek van buiten Europa.

Maar ook de BRICS landen willen nu Europa helpen. Dat vond ik zelf een belediging voor Europa. Graag een reactie daarop.